Na wstępie także chciałbym pogratulować sprawozdawczyni tego bardzo dobrego sprawozdania. Jak już wspominała, rok 2016 był na pewno bez wątpienia trudny z perspektywy praw człowieka i demokracji, ale jak już poprzednia debata na temat sytuacji uchodźców w Libii pokazała, jest to system naczyń połączonych. Ja chciałbym się skupić właśnie na Afryce, ponieważ sądzę, że to, o czym pan komisarz powiedział, to widoczne kurczenie się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego czy organizacji społecznych, to jest konsekwencja tłumienia między innymi protestów pokojowych w takich krajach jak Kongo, Nigeria, Etiopia czy Sudan ale także prześladowania oczywiście dziennikarzy czy obrońców praw człowieka. Konflikty zbrojne na terenie Afryki to nie tylko ofiary cywilne, ale przede wszystkim także przypadki przemocy seksualnej wobec kobiet czy na przykład werbowania dzieci żołnierzy. Te i podobne przypadki i zjawiska oczywiście przyczyniają się do masowej emigracji zarówno w samej Afryce, jak i oczywiście do Europy, dlatego sądzę, że wspieranie praw człowieka na kontynencie afrykańskim jest jednym z głównych wyzwań także dla nas, w interesie europejskim. Chciałbym podziękować sprawozdawczyni, że istotnie podkreśliła w sprawozdaniu fakt współpracy Unii Europejskiej z Afryką także na tym poziomie. Mimo że wiele organizacji społeczeństwa obywatelskiego i zajmujących się prawami człowieka na terenie kontynentu afrykańskiego to jeszcze młode organizacje, to sądzę, że wspieranie ich może naprawdę dać szansę działania skutecznego i może rozwiązać, i pomóc rozwiązać problemy tym krajom afrykańskim zgodnie ze standardami międzynarodowymi, jednocześnie gwarantując poszanowanie, uwarunkowanie kulturowe i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.